frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt með síðari breytingum þetta varðar kyrrsetningu eigna í frumvarpinu er það lagt til að það verði bætt við inn í þessi lög heimild fyrir skattrannsóknarstjóra til að krefjast kyrrsetningar hjá skattaðilum sem sæta rannsókn hjá embættinu ef hætta þykir á að eignum verði skotið undan eða þær glatist eða þær rýrni lagt er til að tollstjóri sem innheimtumaður ríkissjóðs annist rekstur slíkra mála sambærilegt frumvarp þessu var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi því var vísað til annarrar umræðu og til efnahags og skattanefndar þar sem það mun hafa verið rætt nokkuð ítarlega en náði ekki afgreiðslu endanlegri frumvarpið er því lagt fram á nýjan leik með nokkuð breyttu sniði þar sem tekið hefur verið mið af athugasemdum sem fram komu við meðferð fyrra frumvarps á þinginu eins og eðlilegt er frumvarpinu er ætlað að bregðast við þeirri hættu sem sannarlega er til staðar eða getur skapast vegna þess hversu langan tíma málsmeðferð mögulegra skattalagabrota getur tekið að eignum sé komið undan áður en mál eru fullrannsökuð af þessum sökum er það talið nauðsynlegt að veita skattrannsóknarstjóra auknar heimildir til varnar því að þeir aðilar sem sæta skattrannsókn geti komið sér undan greiðslum opinberra gjalda og mögulegra fésekta vegna skattalagabrota með því að færa eignir í annarra manna hendur eða standa í öðrum gjörningum sem gætu orðið þess valdandi að verðmæti gengju undan hinu opinbera sem því sannarlega bæru miðað við niðurstöðu máls að sjálfsögðu hverju sinni þetta er einfalt mál virðulegi forseti ég vonast til það geti nú fengið skjóta afgreiðslu í ljósi þess að það er endurflutt og þingmönnum og þingnefnd ætti að vera efni þess vel kunnugt ég legg því til að þessu sögðu frú forseti að frumvarpinu verði vísað til